Le Conseil était divisé. Beaucoup d'États restent sous influence de leurs anciens monopoles nationaux.

C'est justement là où réside le problème du marché de la communication mobile dans l'Union européenne. Le marché est dominé par un cartel, ou du moins un cartel de fait.

Ils sont présents dans tous les marchés nationaux ou presque, soit directement, soit en alliance avec des opérateurs nationaux.

Je suis de ceux qui croient à la nécessité de la concurrence, la célèbre main invisible chère à Adam Smith.

Le Parlement vient de faire un pas important vers l'abolition progressive de ces frais d'itinérance injustifiés et injustifiables. Notre but doit rester un grand marché intérieur qui s'applique également aux communications mobiles.

à terme sans distinction entre les tarifs nationaux et les tarifs d'itinérance.

Ce que nous allons voter demain, chers collègues, est en fait un cadeau à tous les Européens pour la Journée européenne que nous fêtons aujourd'hui.